majoritaire de vue, que j'ai d'ailleurs constatée depuis le début de mon mandat et de notre travail commun. Nous avons fait beaucoup ensemble et je crois que nous devons en être fiers. Le mandat de cette Commission et le mandat de ce Parlement européen auront été marqués par des avancées absolument décisives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, totalement sans précédent, et nos concitoyens doivent en être conscients. Je pense que cela fait partie des acquis très forts dans cette période où on combat parfois l'Europe, où on la critique, où on s'interroge.

Il faut aussi, je le crois, continuer de militer pour cela, le temps pour les européennes est aussi important. Enfin, j'ajoute qu'il faudra poursuivre les discussions sur la taxation du numérique, où l'Union européenne devra défendre une position claire et coordonnée.

Il faut inviter tous nos partenaires à s'emparer de cette problématique car une réponse globale reste la plus appropriée. Le troisième, c'est le passage du vote à la majorité qualifiée. Il a animé vos débats et cela ne me surprend pas complètement, je le trouve tout à fait naturel. Ce n'est pas un socialiste qui le propose je suis un socialiste c'est la Commission qui a fait une communication sur ce sujet et vous savez bien que la majorité de la Commission est plutôt PPE que socialiste, en vérité. Pourquoi le fait elle? Parce qu'elle constate que le véritable problème pour nous n'est pas le niveau de taxation, ou les taux de taxation nous ne proposons même pas d'y revenir, nous n'avons pas la compétence mais plutôt la technologie, les fuites, les pertes de ressources, ces grandes multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Franchement, si nous étions capables de récupérer toute la fraude, par exemple à la TVA, et de faire payer les multinationales de l'internet, je prends ces deux exemples, alors pensez vous vraiment que notre souveraineté nationale en sortirait affaiblie? J'ajoute que le vote à la majorité qualifiée est devenu la règle dans presque tous les domaines dans l'Union européenne. Je prends l'exemple de la coopération judiciaire et policière. Qui me fera croire que c'est plus compliqué de le faire en matière fiscale que dans ces matières, qui sont des domaines de souveraineté tellement chers aux États?

je sais qu'il n'y aura pas de décision prise dans ce mandat, mais j'ai voulu lancer ce débat. Pourquoi? Parce que c'est un grand débat citoyen et, je le redis, j'espère que le prochain Parlement européen sera composé de parlementaires qui seront attachés à la démocratie et aussi aux pouvoirs du Parlement, au contrôle sur le Conseil, et qu'ils presseront les ministres d'aller dans ce sens là, parce qu'il s'agit en réalité de combats d'arrière garde. Je ne sais pas quand cela se fera, mais cela se fera, simplement parce que c'est le sens de l'histoire. Ou bien nous décidons que l'Europe s'arrête et que nous ne sommes pas capables d'avoir une vraie taxation de l'énergie, une vraie taxation pour lutter contre le changement climatique, une vraie taxation du numérique, une vraie taxation des transactions financières et que nous sommes impuissants dans un contexte où d'autres la Chine et les États Unis, pour ne pas les nommer sont capables de se protéger, d'être extrêmement offensifs sur le terrain fiscal. Voilà pourquoi je pense que ce débat est un débat sain, qu'il faut prendre avec calme et où des arguments vrais doivent être échangés. Je suis prêt à le mener jusqu'au terme de mon mandat, parce que je crois très profondément à cela et parce que c'était le moment de le faire, alors que les citoyens vont justement débattre de ces questions. Je sais que, maintenant, les questions de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales sont tout en haut de l'agenda européen. Nous aurons encore beaucoup de choses à voir ensemble, beaucoup de combats à mener ensemble, et je veux vous assurer que jusqu'au terme de mon mandat, jusqu'au terme du mandat de cette Commission, je serai à votre disposition pour faire avancer cette cause à laquelle j'ai vraiment, depuis que je suis commissaire européen, voué une grande partie de mon temps, une grande partie de mon énergie parce que je pense qu'elle est, tout simplement, très utile, utile à l'Europe, utile aux Européens.